Minister, die noch vor zwei Jahren über Dänemark hergefallen sind, müssen heute kleinlaut zugeben, dass sie ohne zusätzliche Grenzkontrollen nicht mehr auskommen, insbesondere im Zusammenhang mit den illegalen Migrationsbewegungen an der türkisch griechischen Grenze. Daher begrüße ich die Beschlüsse, die die Innenminister gefasst haben. Und ich appelliere an sie, nichts zurückzunehmen, sondern darüber nachzudenken, ob sie nicht weitere Verschärfungen benötigen werden, wenn sich die wirtschaftlichen Krisensituationen weiter verschärfen, wie sich das derzeit abzeichnet.

Und einen Appell zum Schluss Ich appelliere an Sie, keine Visaerleichterungen für die Türkei einzuführen, weil das gerade jetzt das falsche Signal an die Türkei ist! Gerade jetzt sollten wir der Türkei klarmachen, dass sie verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass es nicht zu massiver illegaler Einwanderung in den Schengenraum kommt!